Je constate avec beaucoup d'amertume que dans nos différents accords, il n'y a jamais, ou très rarement, de chapitres mettant en avant l'égalité entre les femmes et les hommes, les droits des enfants, etc.